herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt númer níutíu tvö þúsund og þrjú og lögum númer níutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og sex um staðgreiðslu skatta af fjármagnstekjum með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund dórotheu jóhannsdóttur jón guðmundsson ingibjörgu helgu helgadóttur og jón guðmundsson frá fjármálaráðuneyti og steinþór haraldsson frá embætti ríkisskattstjóra nefndinni bárust einnig umsagnir um málið með frumvarpinu eru lagðar til þríþættar breytingar er í fyrsta lagi lagt til að inn í skattalöggjöf verði bætt ákvæðum um svonefnda starfstengda eftirlaunasjóði en nú er til meðferðar í þinginu frumvarp um heimild til starfrækslu slíkra sjóða hér á landi lagt er til að starfstengdir eftirlaunasjóðir verði undanþegnir skattskyldu og staðgreiðslu á fjármagnstekjur á sama hátt og lífeyrissjóðir jafnframt er lagt til að í skattalegu tilliti verði farið með framlag launagreiðanda til starfstengdra eftirlaunasjóða og skattlagningu einstaklinga sem greiða í slíkan sjóð með sama hætti og gildir um greiðslur í lífeyrissjóð og til aðila sem hafa heimild til að taka á móti viðbótarlífeyrissparnaði í öðru lagi er lagt til að lögaðilum með takmarkaða skattskyldu á íslandi sem eru heimilisfastir í öðru aðildarríki evrópska efnahagssvæðisins verði heimilt að draga móttekinn arð frá skattskyldum tekjum hingað til hafa þessir aðilar greitt fimmtán prósent afdráttarskatt af arði áfram mun verða til staðar heimild til að halda eftir fimmtán prósent tekjuskatti af arðgreiðslum til lögaðila sem eru heimilisfastir í ríkjum utan evrópska efnahagssvæðisins í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á skilyrðum fyrir samsköttun sambúðarfólks ástæðan er sú að með elleftu grein laga númer sextíu og fimm tvö þúsund og sex um breyting á lögum sem varða réttarstöðu samkynhneigðra var sú breyting gerð að skráning óvígðrar sambúðar í þjóðskrá varð fortakslaust skilyrði þess að samsköttun samkvæmt lögum um tekjuskatt væri heimil þessi breyting mun standa í vegi fyrir því að fjöldi sambúðarfólks sem hefur verið samskattað á liðnum árum en er ekki skráð í sambúð uppfylli skilyrði til samsköttunar breytingin hefði jafnframt haft áhrif á ákvörðun vaxta og barnabóta nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt birgir ármannsson skrifar undir álit þetta með fyrirvara ögmundur jónasson var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson birgir ármannsson með fyrirvara ágúst ólafur ágústsson ásta möller og sæunn stefánsdóttir